Signor Presidente, onorevoli colleghi, il compito dell'Europa non dovrebbe essere quello di criminalizzare chi fuma, ma di informare sui pericoli legati al tabagismo è prioritario rispettare la libertà di scelta del consumatore. Quando si impongono troppi limiti in un campo come questo, il rischio è che si favorisca il contrabbando di sigarette. I vari divieti, compreso quello di utilizzo degli additivi, anche naturali, avranno infatti un unico effetto sul mercato europeo arriveranno prodotti di contrabbando a prezzi più bassi di quelli legali, ma con le stesse caratteristiche della sigaretta tradizionale. Peccato che il tabacco impiegato per le sigarette di contrabbando proverrà soprattutto da paesi terzi, provocando ingenti perdite per la filiera del tabacco italiana ed europea, che offre un prodotto garantito, e ulteriori rischi per la salute dei fumatori. Basti pensare che in Europa più dell'80 delle sigarette di contrabbando sono di provenienza cinese e che solo nel 2010 sono state consumate nell'Unione europea 64 miliardi di sigarette illegali.